að þakka háttvirtum síðasta ræðumanni fyrir hlý orð í garð framsóknarflokksins en ríkisstjórnin hefur tekið sér stöðu með heimilunum og vill forgangsraða í þágu þeirra enda heimilin í þágu þjóðfélagsins kosningabarátta okkar gekk út á tillögur til að hjálpa skuldsettum heimilum

erlend lán höfðu verið lækkuð á grundvelli dómstóla og innstæður fjármagnseigenda tryggð nú er komið að heimilum í landinu sem urðu fyrir gríðarlegu tjóni vegna hrunsins og verðbólgu sem því fylgdi eitt það mikilvægasta í þessari vinnu er að sett var á fót stefnumótunaráætlun þingsályktun í anda stefnumótunar var eyrnamerkt ábyrgð ráðherra og tímasett eins og stefnumótun á að vera mig langar að endurtaka stuttlega virðulegi forseti tíu liða aðgerðaáætlun forsætisráðherra því það er gaman að tala um það sem gengur vel fyrsta leiðrétting verðtryggðra húsnæðislána eins og forsætisráðherra fór yfir hér áðan nefnd sérfræðinga til að takast á við flókið ferli framkvæmda og laga skilar í lok þessa mánaðar eins og hefur legið fyrir í allt sumar væntingar í þessu máli hafa farið langt fram úr öllu

úttekt á kostum og göllum leiðréttingarsjóðs vegna húsnæðislána eins og hann fór yfir og tillögur sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar við lok þessa árs hæstvirtur félags og húsnæðismálaráðherra eygló harðardóttir hefur skipað þrjátíu og tveggja manna starfshóp um framtíðarskipan húsnæðismála

auk félags og húsnæðismálaráðherra vinnur innanríkisráðherra að því að koma yfir skuldsettum íbúðum að gjaldþroti en einnig vinna ráðherrarnir að tillögum til að aðstoða eignalausa einstaklinga til að greiða gjaldþrotaskipti af búi sínu hæstvirtur innanríkisráðherra hanna birna kristjánsdóttir kom með frumvarp um flýtimeðferð dómsmála í þágu skuldsettra heimila og var það lögfest í gær hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra bjarni benediktsson hefur lagt fram frumvarp um endurskoðun stimpilgjalds og einnig að vinna úr tillögum sérfræðihóps um möguleika á gjaldi af fjármálafyrirtæki tíundi liðurinn er frumvarp um breytingar á lögum um hagstofuna sem varð að lögum í september síðastliðnum en mikilvægt er fyrir stjórnvöld að fylgjast með fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja og áhrifum aðgerðaáætlunarinnar eins og sést þá miðar vinnu vel hún er á áætlun og ríkisstjórnin er einhuga í málinu við ætlum að leiðrétta skuldir íslenskra heimila afnema verðtryggingu og í framhaldi að losa gjaldeyrishöft ég ákvað að tæpa aðeins betur á aðgerðaáætluninni því síðan daginn eftir kosningar hefur verið barið á okkur úr öllum áttum sumt réttmætt og málefnalegt en því miður annað tilbúningur og rangtúlkun sem er ekki mjög íþróttamannslegt og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni róberti marshall

heldur næsta verkefni þingsins og markmið ríkisstjórnarinnar er ekki að slá heimsmet fyrri ríkisstjórnar heldur að bæta og vænka hag íslenskra heimila í landinu þá kemur upp með leyfi forseta gamall hópíþróttafrasi og biðla ég til allra þingmanna hvar sem þeir standa í flokki að koma með okkur og vinna fyrir heimilin sem þurfa á því að halda